hæstvirtur forseti nýlega kom fram að umboðsmaður alþingis telji að ekki eigi að leggja greiðslur úr fæðingarorlofssjóði til grundvallar þegar heildartekjur við fæðingarorlof eru reiknaðar út eins og gerst hefur þegar stutt er á milli fæðinga barna í fjölskyldu hvetur umboðsmaður til að reglugerð byggð á lögum um fæðingarorlof verði breytt því að hún hafi ekki stoð í lögum hvað þetta þetta ákvæði varðar þessi framkvæmd á fæðingarorlofslögunum skerðir verulega fæðingarorlofsgreiðslur þeirra sem í þessu lenda nóg er nú að hafa lengt viðmiðunartímabil sem tekjur í fæðingarorlofi miðast við þó ekki sé verið að ganga enn lengra á grundvelli reglugerðar sem ekki hefur stoð í lögum þetta er auðvitað fráleit túlkun að leggja fæðingaorlofsgreiðslur til grundvallar greiðslum ef tvö börn í fjölskyldu fæðast með stuttu millibili þannig að einungis sé miðað við áttatíu prósent af tekjum stóran hluta tímabilsins eins og gert er við greiðslur í fæðingarorlofi eða áttatíu prósent af fæðingarorlofsgreiðslunum þannig getur munað verulega í mörgum tilvikum nokkrum tugum þúsunda og í sumum tilvikum hjá þeim sem hæstar hafa tekjurnar og fara í hámarksgreiðslur í fæðingarorlofi eða fjögur hundruð áttatíu þúsund þá getur þetta munað hátt í þrjú hundruð þúsund krónur á fæðingarorlofstímabilinu að fara

í þeirri fyrirspurn sem hér er lögð fram er spurt hátt ráðherra ætli að beita sér fyrir breytingu á þeirri framkvæmd sem gildi á fæðingarorlofslögunum sem lýtur að tekjuviðmiði sem lagt er til grundvallar í fæðingarorlofslögunum staðreyndin er sú eins og við bentum á þegar félagsmálaráðherra beitti sér fyrir að lengja viðmiðunartímabilið sem greiðslur til fæðingarorlofs eru grundvallaðar á úr því að miða það við tólf mánuði og lengja það í tuttugu og fjóra mánuði þá varð það til þess að greiðslur í fæðingarorlofi hafa skerst verulega þannig er að frá því að þessi breyting var gerð eru fæðingargreiðslurnar ekki áttatíu prósent af launum heldur hafa þær dregist saman og viðmiðið er raunverulega komið niður í það að fæðingargreiðslur eru sjötíu og tvö til sjötíu og fjögur prósent af launum

almennt er því spurt hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir breytingu á því tekjuviðmiði sem lagt er til grundvallar fæðingarorlofsgreiðslum en sérstaklega er þó spurt um þá framkvæmd að fyrri fæðingarorlofsgreiðslur séu lagðar til grundvallar í tekjuviðmiði eins og umboðsmaður alþingis hefur úrskurðað að gangi gegn lögunum ég spyr ráðherra einnig að verði fallist á þessa niðurstöðu umboðsmanns alþingis hvort þeir sem hafa orðið fyrir skerðingu vegna þessara ólöglegu framkvæmda geti vænst þess að fá þessa ólögmætu skerðingu